sin él no habría sido posible alcanzar un acuerdo con el Consejo. La concreción de quiénes deben ser considerados como miembros de una familia era un elemento esencial para mi Grupo. Una definición adecuada en este sentido impedirá el mal uso del sistema comunitario de protección internacional. La distinción entre beneficiarios de asilo y de protección subsidiaria es esencial a la hora de concretar los derechos de unos y otros.

La pretensión de eliminar la distinción entre ambas figuras de protección contaba, en origen, con el rechazo de mi Grupo y del Consejo, razón por la que debemos ahora felicitarnos por el acuerdo alcanzado con la señora ponente. La necesidad de reconocer los derechos que legítimamente corresponden a las personas perseguidas es compatible con las medidas destinadas a impedir el uso fraudulento del sistema europeo de protección internacional. También nos debemos felicitar por el hecho de que el informe exprese la necesidad de que los Estados miembros y sus autoridades salvaguarden el interés superior de los menores y se amplíe la protección en favor de menores no acompañados, prestando una muy especial atención a su seguridad, su bienestar y su desarrollo, así como al principio de unidad familiar.